mobile, mais aussi dans les hôpitaux et les laboratoires de recherche.

Il était essentiel de ne pas casser la dynamique de la recherche en imagerie non irradiante lorsqu'on sait son importance cruciale pour toute une série de maladies. D'un autre côté, il n'y a pas de loi parfaite et, personnellement, je regrette que les valeurs limites d'exposition à ces ondes soient fondées sur les recommandations de l'ICNIRP, un organe régulièrement soupçonné de conflit d'intérêt avec les opérateurs et qui ignore la plupart des études prouvant l'impact négatif des ondes sur la santé.